Los recortes afectan a sectores feminizados, como la enseñanza, la sanidad o los servicios públicos. La austeridad también está eliminando medidas de apoyo a la conciliación, lo que hace recaer todavía más sobre las mujeres el trabajo doméstico, el cuidado de los niños, de las niñas y de las personas mayores.

A nivel laboral, los salarios siguen siendo mucho más bajos para las mujeres.